Und zwar geht es nicht nur darum wie Frau Köstinger sagte zu sehen, ob die Kinder mit der Familie oder ohne Familie da sind, ob sie gezwungen sind oder nicht, sondern man muss sich dessen bewusst sein, dass tatsächlich die Bedingungen, unter denen diese Kinder arbeiten, der Gesundheit schaden.

Das müssen wir einfach verhindern.

Das ist schon verschiedentlich gesagt worden, und deshalb denke ich auch, ein Gütesiegel wäre vielleicht der richtige Weg, den wir gehen sollten, und ich freue mich über die große Einigkeit hier im Parlament.